Señor Presidente, es obvio que estamos en una situación grave y que eso apela a la responsabilidad de todos. De todos, incluido el Consejo. La diferencia que nos separa hoy del Consejo es el tema de la mayoría inversa cualificada. Todos sabemos que el Pacto de Estabilidad no ha funcionado porque los Estados han decidido no castigarse unos a otros cuando alguno viola la disciplina presupuestaria.

Lo que quiere este Parlamento ―y es lo que le separa del Consejo― es acabar con esta alegre camaradería entre los gobiernos y sustituir un árbitro parcial por un árbitro imparcial. El paquete es bueno y merece ser votado. A nadie se le ocurre, cuando ha sido más pobre, decir que lo que hay que hacer es gastar más.

Las comparecencias que han tenido lugar han demostrado varias cosas.

Todos creyeron que con la actual arquitectura institucional ―política monetaria centralizada, Pacto de Estabilidad, coordinación del resto de las políticas económicas― se suprimirían o se acortarían las diferencias entre los Estados miembros.

Las diferencias han aumentado en los buenos tiempos, y en los malos tiempos lo que han hecho es hacer saltar los pilares en que se basaba la Unión Monetaria el principio de no bail out el principio de no default y, si Dios no lo remedia, el principio de no exit.

Yo saludo el tema de los eurobonos.

Si para hacer la Unión política hay que reformar los Tratados convocando una convención, hágase. Porque decía un proverbio griego que la norma está hecha para el hombre y no el hombre para la norma.

Pongámonos a pensar desde ahora en qué es lo que hay que hacer para remediar esta situación. Pero el primer paso es votar este paquete, que es un buen paso en la buena dirección.